Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, spre deosebire de toate celelalte strategii ale pactului ecologic biodiversitate, tranziție justă și așa mai departe prima strategie pentru păduri de după activarea revoluției verzi nu costă nimic.

Sau, dacă vreți, costă bunăvoință, responsabilitate și înțelegerea vremurilor în care trăim.

În această strategie nouă pentru păduri există o combinație în premieră a acelor elemente care pot duce Europa spre un model mondial de bune practici în relația om natură și în cea de gestionare a pădurilor naționale. După șapte luni de negocieri complicate, în raport se regăsesc un mesaj dur pentru cei care și au făcut un obicei din a tăia pădurile ilegal, mesaj care poate fi sintetizat în două cuvinte game over. Avem nevoie imediată de a implementa un sistem eficient și imbatabil de trasabilitate a lemnului la nivel european. Avem urgența de a defini, identifica și proteja cu maximă strictețe ce a mai rămas din pădurile virgine ale Europei. O premieră absolută este legarea conceptului de agrosivicultură de viitoarea politică agricolă comună, cu recomandarea ca statele membre să exploateze la maximum această oportunitate în favoarea fermierului, a mediului și a noastră, a tuturor. Avem prevederi pentru o exploatare cu adevărat sustenabilă a pădurilor, astfel încât doar ultimele resturi de lemn să poată fi folosite pentru a produce energie.